Tisztelt Biztos Úr! Az Európai Unió iparának fejlődéséhez kiemelkedően fontos a stabil gazdasági környezet és a biztonságos energiaellátás. Ennek megbízhatóságát legjobban a működő belső energiapiac révén tudjuk biztosítani. A harmadik energiacsomag bevezetésével több tagállam is szétválasztotta a villamosenergia termelést a szállítástól, ami lehetővé tette új szereplők belépését a piacra.

Mihamarabbi megoldásokat kell találnunk az európai fogyasztók fenntartható ellátásának versenyképes árakon történő biztosítására. A kihívások közé tartoznak a tagállamok által az energiaellátás területén harmadik országokkal kötött kormányközi megállapodások, hiszen időről időre olyan szerződések jönnek létre, amelyek komolyan befolyásolhatják az EU belső energiapiacát. Ezért az energiaellátás területén hatályos belső piaci szabályok megszegésének elkerülése érdekében a tagállamok között megerősített együttműködésre és pontos információcserére van szükség. A tapasztalat azt mutatja, hogy a Bizottságnak a tagállamok harmadik felekkel folytatott tárgyalásaiban való részvétele pozitív hatással lehet a tárgyalások kimenetelére. Ez sok esetben elősegítheti az összhang megteremtését a belső piaci szabályokkal, és garantálhatja, hogy a szerződések ne legyenek ellentétesek az uniós jogszabályokkal.